Monsieur le Président, Madame la Vice présidente, le peuple touareg vit une situation de peuple marginalisé sur l'ensemble de ses territoires. En Azawad, le territoire touareg du Mali, tous les engagements pris en leur faveur depuis trente ans n'ont jamais été tenus.

Pourtant, notamment au nom du risque islamiste terroriste qui existe dans cette région, il est question de prêter main forte aux militaires maliens pour réprimer le mouvement touareg. Tel semble être, en tous les cas, le sens du discours que vous nous avez tenu. Nous combattons cette option car le MLNA n'a aucun rapport ni aucune affinité avec le mouvement islamiste radical.

Elles mettent en avant un droit coutumier beaucoup plus tolérant, notamment vis à vis de la condition des femmes. Les populations touaregs et le MLNA seront de bien meilleurs remparts contre l'intégrisme que tous les régimes militaires placés sous perfusion occidentale. Il faut engager un dialogue avec le MLNA pour arriver à une véritable stabilité dans cette région du monde.